Mám vážnou obavu z toho, že jsou směšovány dvě naprosto odlišné věci týkající se ochrany žen, a to pracovněprávní podmínky žen zaměstnankyň a právní pozice žen samostatně výdělečně činných, tj.

U žen zaměstnaných se obecně můžeme bavit o ochraně zejména v těhotenství a po porodu, a to z hlediska pracovního práva. Ženy samostatně výdělečně činné není možné z hlediska pracovního práva chránit, neboť se na ně obecně nevztahuje. Naopak, tyto ženy podnikatelky zaměstnávají muže a i jiné ženy, a proto jsem zděšená tím, že směrnice, která se měla původně týkat pouze ochrany těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu, by se měla podle předpokládaných pozměňovacích návrhů týkat i podnikatelek. Není to možné nejen v praxi, ale ani z hlediska právního. Proto pevně doufám, že tento parlament nepřijme pozměňovací návrhy, které bohužel již z větší části prošly i ve výboru FEMM a které se dle mého názoru této směrnice vůbec netýkají, neboť se nemohou na osoby samostatně výdělečně činné vztahovat.